Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, Presidenza lituana, la signora Malmström è appena rientrata da Lampedusa dove lo ha detto ha toccato con mano, insieme a Barroso e alle autorità italiane, l'eccezionalità di una situazione alla quale dovremmo tutti quanti insieme porre fine. Morte, commozione, cordoglio si mescolano all'ansia di risposte concrete, volute dalla popolazione di quei territori così come dai profughi, dai familiari delle vittime. Nel corso dei nostri incontri, signora Malmström, ci siamo più volte confrontati sull'esigenza di maggiori risorse, maggiori energie e maggiori mezzi, non soltanto per l'Italia ma per tutti i paesi rivieraschi sottoposti a questi fenomeni incontrollati di immigrazione irregolare. Certo, c'è un tema che riguarda il diritto di asilo, la tutela della dignità e del decoro delle persone. Abbiamo bisogno di misure compensative che riguardino Lampedusa, ma che riguardino tutti i centri colpiti. I 30 milioni di euro promessi oggi da Barroso sono una risposta parziale oserei dire così come la task force per un piano di salvataggio sicuro da affidare a Frontex è una risposta che ha un suo significato, ma secondo noi è ancora una risposta parziale, probabilmente inadeguata. Se è vero come è vero, signora Commissario, che proprio oggi si è dovuta rifinanziare la missione HERMES per 2 milioni di euro. Se è vero come è vero che soltanto 10 Stati membri concorrono responsabilmente a sostenere quest'operazione, allora non c'è solidarietà! Di cosa stiamo parlando, il suo sforzo è autentico e Lei è capace di ascoltare tutti quanti noi, ma abbiamo bisogno di una politica di reinsediamento, di redistribuzione degli oneri, dei profughi dopo la prima accoglienza, di tenere nettamente distinti i migranti economici dai profughi che hanno diritto all'asilo, c'è bisogno di un approccio comune europeo, di un sostegno reciproco l'ha detto Lei. Poi, vorrei dire al Consiglio di essere meno distante lo è in maniera siderale, geograficamente dalla Sicilia, dall'Italia di essere più presente e più concreto. Ai colleghi, signor Presidente, di guardare a questo tema senza le logiche dei governi nazionali, altrimenti l'Europa non andrà da nessuna parte.